Hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi! Zdaj, preden se grem na ta naš, rebalans proračuna, morebiti, stavek, dva, mojemu predhodniku, no. Jaz, - tisto, kar pogrešam v tej dvorani, je, malce ena mera enega spoštovanja, no. Jaz si ne bi dovolil nikoli debate v vašem smislu, nič niste naredili z ozko peščico, niste sposobni, nič ne boste čez eno leto naredili - jaz si tega, kolega Črnač, ne bi nikoli privoščil, pa da jaz s temi obkladam vas ali pa - zato ker morebiti drugače razmišljate ali imate drugačno politično opcijo, no. Kakorkoli, vendarle boste mogli priznati, da smo nekaj v teh mesecih, v koaliciji skupno pa naredili. Seveda ne vsega. Pred nami, upam, da je še tri leta mandata in da bomo marsikaj v tej državi tudi še postorili. Imeli ste tudi priložnost - ampak nazadnje, nenazadnje s to retoriko, ki jo imate, ki jo pooseblja vaš, predsednik, ste prišli do tega, da kljub temu, da ste zmagali na volitvah, da nimate v tem državnem zboru nikogar, ki bi bil z vami, pripravljen se usesti za mizo pa se pogovarjati o skupnih prioritetah te države. Pa imate pa dober program. Na velikih vsebinskih točkah se popolnoma strinjam z vami. Dokler boste tako komunicirali, ne - mislim, da ne boste imeli veliko sogovornikov. Zdaj pa, če počasi, preidem k temu, predlaganemu rebalansu proračuna za leto dva tisoč devetnajst, - ki sledi ciljem, ki smo si jih, v koaliciji zadali nekako kot programsko smernico tega našega skupnega delovanja, hkrati pa seveda gre tudi v smer javnofinančne konsolidacije in pa ustvarjanje nekih proračunskih presežkov. Če poenostavim. Prihodki in odhodki se zvišujejo, nominirani presežek pa bo nekje v višini nula cela štiri BDP-ja. Človek rekel - spodbudni podatki, pa vendar je mnenje, Fiskalnega sveta, ki bil danes že večkrat omenjen, da predlagani rebalans nakazuje ekspanzivno in prociklično fiskalno politiko, za katero Fiskalni svet meni, da v teh trenutnih okoliščinah, ni ustrezna. Opozarjajo predvsem na prve napovedi o upadanju gospodarske rasti na eni strani, na drugi strani pa ob vseh sprejetih ukrepih na trajno povišanje izdatkov. Meni je čisto popolnoma logično - tudi v funkcijo, ki jo ima Fiskalni svet, - ta skrb, ki jo je treba seveda pozdraviti, saj je v skladu, bi rekel, z njihovo neko konzervativno, oceno stanja v politiki, tudi edino, možno. Seveda je pri vseh zgodbah treba pogledati dve strani, ne. Zdaj, če pogledamo to drugo stran, - je pa seveda treba tudi upoštevati mnenje oziroma cilje koalicije oziroma vlade, ki se je lotila, odprave nekaterih nujno potrebnih anomalij, tako da gre velik del tega, presežka, - je namenjen za socialne izdatke in pa pokojnine. En del pa tudi za prihranke, kot radi rečemo, za težje čase. Vse naj vas, spoštovani kolegice in kolegi, ob tej priliki še enkrat spomnim, na nekatere ukrepe, ki smo jih že sprejeli oziroma jih bomo še v tem letu. Sprejem katerih pa seveda pa se seveda odraža tudi v tem rebalansu proračuna, in sicer odmrznitev ukrepov ZUJF-a; uspešno zaključena pogajanja s sindikati; uskladitev pokojnin, dodatek; dvig minimalne plače; dosežen dogovor z občinami o zvišanju primerne porabe; predvidena mini reforma davčne zakonodaje oziroma paket davčnih optimizacij, kot jo imenuje minister Bertoncelj, z namenom razbremenitve plač, skratka, večjega neto izplačila; opustitev dajatev za regres in razbremenitev izplačil nagrad za poslovno uspešnost; otroški dodatki; porodniške, da ne naštevam, ker se danes že parkrat nekaj sogovornikov pred mano to, poudarilo. Če upoštevam vse našteto in pa tudi, neštevilne razvojne projekte, ki so predvideni po posameznih regijah in se, so v tem rebalansu, potem gredo v - in gredo v smer zagotavljanja nekega predvidljivega, stabilnega poslovnega okolja, kar je, spoštovane kolegice in kolegi, ena izmed glavnih zahtev gospodarstva. Če k temu upoštevam še tudi, da se država tudi razdolžuje in da se in se s šestinšestdesetimi procenti približuje zahtevam Maastrichtskega dogovora, ciljni meji teh šestdeset procentov, in da smo po podatkih na tem področju ena izmed, zglednejših držav, v Evropi. Naj ob teh, dejstvih, še dodam, da je večina ministrstev, razen Ministrstva za finance, dobila dodatna sredstva za delovanje in pa seveda za predvidene reforme, ki so, ki se že oziroma se bodo izvajale. Prvič v zgodovini smo za šolstvo oziroma za znanost namenili dobrih dvesto milijonov več. Ministrstvo za, zdravstvo je dobilo prepotrebna finančna sredstva za zmanjšanje čakalnih vrst. Da ne naštevam po vseh posameznih ministrstvih. Zdaj, da bi rekel, seveda tudi jaz nisem v celoti zadovoljen s tem rebalansom, se pa zavedam, da se je ob številnih področjih, ki se jih je lotila vrada vlada, treba postaviti prioritete v skladu s tistimi, kar imaš, seveda z zmožnostmi. Eno izmed področij, kjer sam menim, da bo potrebno v, naslednjih letih, zagotoviti oziroma prerazporediti sredstva, je Ministrstvo za delo, družino, in sicer, predvsem na področju zagotavljanja standardov in pa, zadosti kapacitet za domove za starejše, na kar sem že večkrat tudi opozoril aktualno ministrico. Obljubljenega pismega pisnega odgovora tudi danes ni ministrice, ki mi ga je obljubila prejšnji mesec, sicer nisem dobival, dobil, koliko teh domov starejših neu ne izpolnjuje kriterijev. Rok je, mislim, da leta dva tisoč enaindvajset, vem pa, da ob dejstvu, da se ne namenjajo sredstva v te namene, da kar nekaj domov tega ne bo doseglo. Tudi odgovor ministrice, ki je na moje vprašanje, kaj v primeru neizpolnjevanja teh pogojev, mi je odgovorila, da bo pač ta rok podaljšan - to, s tem se ne morem zadovoljiti. Življenjska doba, v Sloveniji se povečuje. Temu ustrezno, seveda bo treba prilagoditi tudi, politike in pa prioritete na tem področju. Zdaj, da se razumemo, o čem govorimo o teh, normativih, govorimo o tem, da, morejo domovi za starejše priti na standard eno- ali pa dvoposteljnih sob, ker, upam, spoštovane kolegice in kolegi, da v letu dva tisoč devetnajst, ni noben nadstandard, ampak nekaj, kar pričakujemo, en ustrezen prostor, kjer bomo lahko, živeli naši starši oziroma, standard, ki ga v starosti seveda pričakujemo tudi sami. Strinjam se s kolegom Černačem, da, bi rekel, en velik največji, bi rekel, poraženci ali kakor koli hočete, verjetno tega sistema pri nas so upokojenci. ne. Vse, kar je opozoril, se popolnoma strinjam, v teh letih, smo naredili številne, krivice in tudi za tem, zadnjo pokojninsko reformo, je pripeljala s tem, da zdaj ustvarjamo nove generacije, bi rekel, enih revežev, ko gredo v "penzijo". Včeraj je predsednik vlade, gospod Šarec, pri poslanskih vprašanjih, glede, okrog, pokojninskega sistema dejal, ga bom citiral: "... da projekcija projekcija kaže, da je pokojninski sistem še nekaj časa vzdržen." Moje vprašanje pa je, ali bodo s temi pokojninami vzdržali tudi upokojenci. Naj vas spomnim, petsto evrov smo uredili minimalno pokojnino. Smo administrativno uredili. Jih je ena kopica, z invalidskih z nižjimi. Sami vemo, s petsto evri, ne vem, kako kakovostnega preživljanja v, bi rekel, v starejših letih, verjetno težko dosežeš. Zato bo to ena izmed prioritet, na tem področju. Ali bo to, ne vem, čimprejšnji dogovor o preobrazbi kdaj v demografski sklad ali katerakoli druga rešitev, skratka, to more biti ena izmet naših prioritetnih nalog v naslednjem obdobju. Če na kratko, še stavek ali dva na področju cestne infrastrukture. Moram reči, da me veseli dejstvo, da se končno premika zadeva okrog tretje razvojne osi, pa upam, da bo prišli tudi končno do pričetka dela tega avtocestnega križa, pa do Koroške. Zakaj sem to omenil? V zvezi s tem, morda samo eno razmišljanje o o načrtovanjih tega kraka, pol po izgradnji tega, ki je bila predvidena, povezava s Posavjem, in sicer preko trase, ki naj bi potekalo iz Celja preko Laškega, ne. Verjetno veste, da tej, trasi, močno nasprotujejo v, samem Laškem. Te bi pa rad, dal samo nekaj v razmislek, in sicer v šestletnem drsnem planu Ministrstva za infrastrukturo, je opredeljen tudi projekt predora Trbovlje-Prebold. Ta projekt, ta predor bo relativno kratek, štiri kilometre, mislim, da še toliko ne, nas bo povezal z dostopom do avtoceste, hkrati pa, tako občino Trbovlje kot tudi Hrastnik. V Hrastniku pa že tako ministrstvo načrtuje povezavo oziroma novo cesto Hrastnik, -Zidani most. V razmislek, jaz mislim, da bi bila to ena, dobra rešitev za, novo traso. Tega povezave, če imamo že v Laškem, tako nasprotovanje, bila bi kratka, po moji oceni, tudi, nekoliko cenejša, bi pa odprla pot Zasavcem, in pa seveda povezala preko Zidanega mosta tudi ta spodnji del, Posavja. Toliko morebiti v razmislek, vem, da to še ne bo naslednje leto pa, kljub temu, no. Saj že enkrat sem že rekel, da se zavedam, da so da je želja običajno več, kot je razpoložljivih sredstev in tudi, na podlagi tega je potrebno postaviti prioritete in tako je bilo tudi verjetno pri tem rebalansu proračuna. Ga bom pa seveda zaradi vsega naštetega, ko sem že danes omenil, ta predlog rebalansa tudi podprl. Hvala lepa.